Spravodajca pomenoval oblasti, v ktorých má Parlament rezervy, a ukázal cestu k efektívnej práci a k úsporám. Ako spravodajca rozpočtu pre rok 2010 som rokoval s predstaviteľmi európskych inštitúcií a generálnych riaditeľstiev Európskeho parlamentu o tom, ako budú vyzerať ich rozpočty. Podarilo sa nám odhaliť niekoľko neefektívnych činností a ušetriť milióny eur. Na základe konkrétnych príkladov zlého hospodárenia, ktoré zvnútra všetky nedokážeme odhaliť, poslanci odsúhlasili správu, v ktorej sme povedali nezávislé hodnotenie činností Európskeho parlamentu je potrebné. Dohodli sme, že takéto hodnotenie začneme v pôsobnosti Generálneho riaditeľstva Infraštruktúra a logistika a v oblasti Bezpečnostná služba. Namiesto nezávislého hodnotenia zvonku však došlo len k vnútornému auditu. Ak hodnotíme sami seba a nechceme vidieť pohľad odborníkov zvonka, rezervy neodhalíme. Vážené kolegyne, kolegovia, kríza donútila životaschopné podniky a inštitúcie, aby hľadali rezervy a zdroje využívali efektívne. Ako predseda samosprávneho kraja v mojej krajine spravujem oblasť, ktorá má asi toľko zamestnancov ako Európsky parlament. Kríza nám spôsobila výpadok zdrojov o viac ako 20 Bez dôkladných analýz a zásadných opatrení by sme tento stav nezvládli. Myslím si, že generálny tajomník Európskeho parlamentu urobil veľa užitočných opatrení, ktoré priniesli pozitívne výsledky, ale to nestačí. Mali by sme sa poučiť od Európskeho dvora audítorov, ktorý ako prvá európska inštitúcia pristúpil na nezávislé hodnotenie svojej vlastnej práce. Dvor audítorov ešte pred krízou znížil svoje administratívne náklady a výrazne zefektívnil svoju prácu. Takáto cesta vedie k potrebným štrukturálnym zmenám. Ak po nej pôjdeme, ušetríme milióny eur a budeme efektívnejší.